Pane komisaři, vážení kolegové, opakovaně kritizuji, že do rozhodování o rozvojové pomoci nejsou začleněny vnitrostátní parlamenty a nevládní organizace rozvojových zemí a že nemají přístup ke strategickým dokumentům. Při nové revizi Dohody z Cotonou to musí být napraveno.

Země AKT potřebují konečně standardní fiskální správu, tedy plánované příjmy z daní pro své rozvojové cíle. Unii to pomůže zase v boji proti zneužívání daňových rájů, proti daňovým únikům a proti nezákonnému úniku kapitálu. Jako místopředsedkyně odpovědná za lidská práva žádám, aby mezinárodní dohody obsahovaly také lidskoprávní doložky, a to nejen pro africké, karibské a tichomořské země. Je mi líto, že zpráva paní Jolyové, jinak dobrá zpráva, neobsahuje takový požadavek.